Il faut sortir, je crois, de ces discours simplistes et simplificateurs, refroidir le débat et avancer, je crois aussi, dans trois directions D'abord sur le plan européen, c'est à la Commission qu'il incombe d'assurer le plein respect des règles européennes en matière de non discrimination, de liberté de circulation et de droit de résidence. Mais, au delà des déclarations, la Commission doit également exercer un contrôle efficace, plus appuyé et sans doute plus contraignant de la mise en place des stratégies nationales d'intégration des Roms et de l'utilisation des fonds européens. Dans les pays d'origine, ensuite, chacun doit lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard de ces populations et adopter des politiques d'intégration proactives, de manière à ne pas contraindre les populations à l'exil. Des fonds européens sont d'ailleurs à disposition pour lutter contre la pauvreté, en général, et donc, en faveur des Roms, en particulier. Il y a là une hypocrisie à laquelle il faut mettre fin. Dans les pays d'accueil, enfin, les autorités locales sont le plus souvent en première ligne dans la gestion quotidienne de nouveaux arrivants sur leur territoire. Elles doivent être davantage soutenues pour activer les outils financiers européens aux côtés d'acteurs associatifs favorisant ainsi l'accès au droit en contrepartie du respect des conditions de scolarisation des enfants, de non recours à la mendicité, d'apprentissage de la langue et de formation.